Gospodine predsjedniče, u posljednje dvije godine došlo je do jačanja suverenističkih političkih opcija i pokreta u zapadnom svijetu. Na taj proces gledam s odobravanjem, ali on nažalost pokazuje i neke nuspojave, poput negativnih stavova prema slobodnoj međunarodnoj trgovini i otvorenoj ekonomskoj suradnji među državama. Na taj se način teško može stvoriti novo bogatstvo i osigurati stabilan rast. Multinacionalni trgovinski okvir, ma koliko on danas bio nepopularan i na ljevici i na desnici, mora postojati kako bi se prema njemu odvijali bilateralni razgovori i dogovarali pošteni sporazumi. Rezolucija ispravno prepoznaje potrebu za boljim okvirom za digitalnu trgovinu i lakše investiranje.